Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi volevo sottoporre ancora una volta la problematica dell'immigrazione di cui parliamo veramente poco. Il 3 ottobre 2013 oltre ad un giorno di lutto per la strage di Lampedusa che lasciò attonito il mondo intero sembrava dovesse essere l'alba di una nuova era. Si disse mai più, invece solo 15 giorni fa è accaduta una nuova tragedia con altri 300 morti che pesano sulle nostre coscienze, mentre i media di tutto il mondo titolano L'Europa sta a guardare, l'Europa prende tempo. Cosa aspettiamo ancora? Il Medio Oriente è una polveriera, la geopolitica del Nord Africa è stravolta, i fanatismi e le persecuzioni nelle aree di guerra spingono decine di migliaia di uomini e donne a mettersi in mare. È raddoppiato il numero di immigrati che raggiungono le nostre coste e quadruplicato il numero dei morti. Basta parole, basta silenzi, urge istituire un corridoio umanitario, una seria politica di condivisione delle quote, rimodulare il compito di Triton e soprattutto che tutti gli Stati membri, nessuno escluso condividano queste problematiche.